La Unión Europea no puede saltarse las líneas rojas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de países terceros.

No bastarán las buenas prácticas, hay que cumplir los convenios de la OIT, de la OCDE y de las Naciones Unidas, normas vinculantes obligatorias, y acabar con el cinismo político y garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos sociales.